Frau Präsidentin, Herr Kommissar, verehrte Kollegen! Der Schutz der Bienen liegt im ureigensten Interesse der Landwirtschaft.

Wir beobachten einen Rückgang der Bienenpopulation in vielen Regionen Europas. Hier gilt es, sachlich die Ursachen zu ergründen und gegenzusteuern. Deswegen ist es schon einmal gut, dass die Haushaltsmittel für die nationalen Bienenprogramme bis 2013 von 26 auf 32 Millionen Euro erhöht wurden. Aber damit ist es nicht gut genug. Wir sollten darauf achten, dass diese Programme auch nach 2013 fortgeführt werden. Dazu ist es auch besonders wichtig, dass wir den Austausch von Fachwissen zwischen Forschern, Imkern und Landwirten verbessern und erleichtern. Ein besonderes Augenmerk sollten wir möglichst kurzfristig auf die Bekämpfung von Krankheiten und Schaderregern bei den Bienen legen. Hier dürfen wir die Imker nicht alleine kämpfen lassen. Es ist dringend notwendig, EU weit bessere und vor allem einheitlichere Statistiken aus allen Mitgliedstaaten zu erstellen. Denn wir müssen uns endlich mit den Tatsachen und nicht nur mit Spekulationen befassen. Da auch die Zahl der Imker stetig abnimmt, sollten wir zudem mehr in Aus und Weiterbildung derselbigen investieren. Wir sollten junge Imker und Vollerwerbstätigkeit stärker fördern, damit der Beruf des Imkers eine Zukunft hat und nicht ausstirbt.